Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit der Neufassung der Richtlinie sollte ein Beitrag dazu geleistet werden, den Schutz von Verbrauchern und Umwelt zu verbessern. Ich glaube, das haben wir erreicht, weil wir einen realistischen Rahmen gesetzt haben, einen Rahmen, der auf den tatsächlichen Risiken für Verbraucher und Umwelt beruht und den Unternehmen Rechtssicherheit für Investitionen und Innovationen gibt. Das ist sehr wichtig für kleine und mittlere Unternehmen, die ja auf bestimmten Ebenen forschen. Es ist auch beruhigend, dass wir uns bei diesem wichtigen Thema auf risikogerechte Vorgaben einigen konnten, und ich möchte mich auch in dieser Beziehung bei der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern bedanken. Es wurde heute schon mehrmals angesprochen, dass man es bedauert, dass die Panele herausgenommen wurden.

Und das muss man eigentlich ein bisschen auseinanderhalten.

Da kann man nicht alles zusammenschmeißen und sagen So, nun ist alles giftig, in meinem Baustein, in meinem Körper ist so viel Schwefel. Schwefel würde ich so eigentlich nicht aufnehmen wollen.

Und deswegen bin ich auch froh, dass wir die Frage des PVC nun endlich der Vergangenheit angedeihen lassen.

Wir können damit sicher sehr viel tun für Umwelt, Verbraucher und Innovationen.